Nota bene, Voorzitter, waarom heeft het Europese Spoorwegagentschap twee werkplekken, op 45 kilometer van elkaar gelegen? Waarom heeft de Europese buitenlandse dienst bijna 50 man personeel op het zonne eiland Barbados? Minstens zo belangrijk is transparantie. En dat moet beginnen bij onszelf. Opnieuw heb ik voorgesteld de algemene onkostenvergoeding voor leden transparant te maken. Als wij dit punt in de resolutie opnemen dan wint het Europees Parlement aan geloofwaardigheid, dat vind ik erg belangrijk.